Kolega Han, ne bo treba iti ven, jaz imam še deset minut, ona pet, tako da nekomu bo slejkoprej zmanjkalo časa. Glejte, gospa Sluga. Če s kolegi poslanci nismo bili dovolj jasni, kaj zakonom nameravamo in zakaj smo vložili takšnega, kot smo ga, zakaj in kako odgovarjamo na te očitke, ki so v mnenju vlade, potem ne mojih deset ne vaših pet minut ne pomaga, da se midva tukaj zmeniva in da bova prišla skupaj, ker ne bova prišla. Veste, je pa zadeva taka in gospod Bizjak se bo verjetno strinjal. Ko minister dobi ali pa državni sekretar, kolegij, verjetno se to na kolegiju obravnava zakon, ki pride, lahko minister reče dve stvari, ali eno ali drugo. Napišite mnenje, da je zakon v redu, ampak da so potrebni še neki popravki v drugem branju, ali pa napišite mnenje, da vlada ne podpira predloga za nadaljnjo obravnavo. A je tako? Je tako, ne? In praviloma, če pride opozicijski zakon, je tista druga varianta. In mene res zanima, kaj bi se zgodilo, če bi mi na podlagi še teh očitkov, ne, če bi mi točno napisali noter glede teh preventivnih zdravstvenih pregledov, zadevo še bolj razmejili, če bi napisali, kakšna je višina premije, katere so tiste davčne olajšave, zopet pride ta zakon k ministru in reče svoji službi: "Zdaj pa napišite, da ni dober, nekaj se izmislite, ker pač je opozicijski, mi nekaj svojega pripravljamo, danes ne more iti skozi." Da se tako ali drugače. Tudi na FDV-ju učijo študente pri enemu predmetu, moraš napisati tak program za neko desno stranko kot program za levo stranko, ne, moraš biti vsestranski, moraš znati napisati program za to in za ono. Tako kot tudi ti strokovnjaki tukaj, ki jih imate na ministrstvu, so pač takšni strokovnjaki, da lahko za isti zakon napišejo tako odklonilno mnenje kot pritrdilno. Vprašanje je samo, logotip katere stranke je na tem papirju in kakšen je status tiste stranke, ali je opozicijska ali je koalicijska ali je nadkoalicijska.